Elle devrait, de mon point de vue, augmenter son intervention dans la mise en place et l'extension des services publics dans les pays en développement, car ces services publics sont la vraie richesse des pauvres et doivent être accessibles pour tous et partout.